Das ist auch einer der Gründe für die zunehmende Destabilisierung der gesamten Region. Das Horn von Afrika ist eine der instabilsten Zonen dieser Welt.

Vor allem müssen wir die Mittel für die humanitäre Hilfe erhöhen und unsere Zusagen einhalten. Wir sollten auch auf Saudi Arabien einwirken, seine Unterstützung für die wahhabitischen Extremisten einzustellen.